virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á vatnalögum númer fimmtán nítján hundruð tuttugu og þrjú og líka lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu númer fimmtíu og sjö nítján hundruð níutíu og átta með þessu frumvarpi eru lagðar til breytingar á ákvæðum vatnalaga og líka laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu sem snúa að heimildum opinberra aðila til að veita tímabundinn afnotarétt að vatnsafls og jarðhitaréttindum það er lagt til með þessu frumvarpi að heimilt verði að veita tímabundinn afnotarétt að vatnsaflsréttindum til allt að fjörutíu ára og jarðhitaréttindum til allt að þrjátíu ára frá því að nýting á auðlindinni hefst í stað sextíu og fimm ára í senn eins og núgildandi lög gera ráð fyrir virðulegi forseti þarna er um þekkta klásúlu í lögum að ræða eða þekkta heimild sem hefur spunnist verulega hitaumræða í samfélaginu um og því tel ég að það sé rétt að leggja fram þetta frumvarp með þessum breytingum þannig að jarðhitaréttindin verði til þrjátíu ára og vatnsréttindin til fjörutíu í stað sextíu og fimm ára í senn eins og núgildandi lög gera ráð fyrir ástæða þess að það er lagður til að mismunandi hámarkstími afnotaréttar verði fyrir nýtingu vatnsafls annars vegar og jarðvarma hins vegar er að það er mun meiri óvissa og minni þekking e á nýtingu jarðvarma og því eru sterkari rök fyrir styttri leigutíma þegar um slíka auðlind er að ræða að auki verð ég líka að nefna það virðulegi forseti að þegar þau ríki sem við höfum verið að skoða í kringum okkur sem eru að nýta þessar sömu auðlindir þegar þeirra löggjöf er skoðuð er þetta má segja að þetta sé í samræmi við það sem annars staðar gerist að því leytinu til að þrjátíu ár eru mjög algengur leigutími hjá ríkjum sem eru að leigja út jarðhitaréttindi á meðan fjörutíu ár eru þá frekar í vatnsaflinu virðulegi forseti samkvæmt núgildandi lögum getur handhafi tímabundins afnotaréttar að vissum skilyrðum uppfylltum fengið framlengingu á nýtingarrétti sínum til allt að sextíu og fimm ára í senn með þessu frumvarpi er lagt til að þessu ákvæði verði breytt þannig að afnotahafi auðlindar hafi að ákveðnum skilyrðum uppfylltum forgangsrétt til að endursemja einu sinni um áframhaldandi afnot auðlindarinnar til allt að tuttugu ára frá því að hinn upphaflegi samningur rennur út enda standi ekki til af hálfu eiganda auðlindarinnar að gera breytingar á nýtingu hennar hafa ber í huga að með þessu ákvæði er ekki átt við óbreytta framlengingu á hinum upphaflega samningi heldur er gert ráð fyrir því að eiganda auðlindarinnar sé heimilt að semja að nýju um nýtingu hennar og endurgjald fyrir þá nýtingu í frumvarpinu eru gerð ákveðin skilyrði fyrir slíkri framlengingu sem miða meðal annars að því að tryggja góða umgengni við auðlindina og markmið ákvæðis um forgangsrétt afnotahafa er að hvetja þann sem nýtir auðlindina til að gera það á sem skynsamlegastan og hagkvæmastan hátt því eru skilyrði slíkrar framlengingar þau að viðkomandi afnotahafa að öllu leyti farið eftir lögum og reglum sem um starfsemina gilda og framfylgt öllum þeim skilyrðum sem kunna að snúa að viðkomandi leyfi svo sem um ábyrga nýtingu auðlindarinnar og umgengni við náttúru á því svæði sem hér um ræðir með frumvarpinu er jafnframt lagt til að í reglugerð sé heimilt að kveða á um hvernig standa skuli að úthlutun hinna tímabundnu afnotaréttinda þegar um er að ræða réttindi undir yfirráðum ríkisins samkvæmt núgildandi vatnalögum og auðlindalögum skal forsætisráðherra semja um endurgjald eða leigu fyrir afnotarétt réttinda undir yfirráðum ríkisins í ljósi þeirra hagsmuna sem hér um ræðir er mikilvægt að samningar um tímabundinn afnotarétt að vatnsafls og jarðhitaréttindum séu sem best úr garði gerðir með hliðsjón af því er með frumvarpinu lagt til að í slíkum samningum verði meðal annars kveðið á um skyldur afnotahafa skilyrði nýtingarleyfis umgengni við náttúru ábyrga nýtingu og hvernig skuli farið með mannvirki í lok samnings og hvernig frágangi auðlindarinnar skuli háttað við lok samningstíma tillögur frumvarpsins byggja að hluta á niðurstöðum nefndar forsætisráðherra um fyrirkomulag varðandi leigu á vatns og jarðhitaréttindum í eigu ríkisins og einnig taka tillögur frumvarpsins mið af vinnu stýrihóps um heildstæða orkustefnu sem hefur verið starfandi síðan í ágúst tvö þúsund og níu við vinnu að framangreindum skýrslum var haft mjög víðtækt samráð við hagsmunaaðila og stjórnvöld auk þess sem aðstæður og sambærileg löggjöf erlendis hefur verið skoðuð verði þetta frumvarp óbreytt að lögum mun það ekki hafa áhrif á útgjöld ríkissjóðs en það kann að hafa áhrif mögulega á þá aðila sem í framtíðinni kunna að óska eftir þessum afnotarétti þá er rétt að taka fram að þessar breytingar eru að sjálfsögðu ekki afturvirkar heldur eiga þá að gilda þá um nýja samninga virðulegi forseti að lokum vil ég segja þetta það er mjög mikilvægt að þetta þing fái þetta mál til umfjöllunar vegna þess að það skiptir máli að við sköpum sátt um almannaeign á auðlindum á íslandi það skiptir líka máli að við sköpum sátt um ábyrga nýtingu þessara auðlinda markmiðin með þessu frumvarpi eru akkúrat þessi það er að reyna að skapa sátt um nýtinguna og líka að tryggja að almenningur sem á samkvæmt lögum að eiga auðlind eða það er bannað samkvæmt lögum virðulegi forseti að framselja auðlindir til einkaaðila úr eigu hins opinbera virðulegi forseti með þessu erum við enn að styrkja almennings á auðlindum sínum ég tel að þetta mál geti orðið okkur til heilla í þessari umræðu til